Nicht jedes Thema in Europa ist ein Thema für Europa.

Wir diskutieren gerne über Meinungsfreiheit, aber dann bitte über die Meinungsfreiheit in der Europäischen Union. Das muss mit dem Antrag und in seinem Titel deutlich werden.